Man kann auch sagen Die Preise sind auch eine Frechheit, sie sind ein Generalangriff auf den gesamten Berufsstand in der Europäischen Union.

Ich würde sagen, wir und ich sage bewusst wir haben es versäumt, die Vertragsbeziehungen und das Krisenmanagement innerhalb der Lieferkette den neuen marktwirtschaftlichen Bedingungen im Milchsektor anzupassen. Das heißt Die Quote ist weg, aber wir haben noch die alten Instrumente, und das kann einfach nicht funktionieren.

Warum liefern eigentlich Landwirte Milch an Molkereien, wo definitiv kein Absatz besteht?

Herr Kommissar, wir brauchen Zuschüsse für mengenreduzierende Maßnahmen.